Ich möchte meine Möglichkeiten nutzen, als Partner in unseren Reihen hier auch jenen Teil der italienischen Regierung zu überzeugen mit den Argumenten des österreichischen Ministerratsvortrages, hier auf Ablehnung zu gehen in Italien. Warum? Weil dieser Pakt mehr als 40 Verpflichtungen enthält. Ich weiß schon, das wird nicht primärer Rechtsbestandteil werden, aber es wird über das Völkergewohnheitsrecht, es wird über Entscheidungen der Höchstgerichte sehr wohl in die nationale Entscheidungshoheit eingreifen. Und ich weiß, wenn ich hier der politisch linken Seite zuhöre ob das Grüne, Sozialisten, Kommunisten sind und wie sie dagegen argumentieren wie richtig diese Ablehnung dieses Paktes auch